Uitspraken over drank en vrouwen zijn altijd onverstandig en omdat uw excuses zo lang uitbleven, zeurde de kwestie onnodig lang door, helaas.

Ze zijn failliet, de mensen die daar gewerkt hebben.

Het midden en kleinbedrijf in Griekenland is weggevaagd. De motor van de economie bestaat niet meer. Veel Grieken zijn werkloos en mensen die het kunnen, verlaten het land.

Dat hebben meer landen in Europa die een grote schuld hebben, zoals Griekenland. De financieel economische situatie van een land wordt door totaal andere factoren bepaald.